herra forseti ég segi það og mér skildist það nú á ræðum manna í gær að það væri ekki unnt að taka önnur mál á dagskrá fyrr en við værum búin að ljúka umræðum um hina frægu skýrslu ég vil enn fremur segja það að ef menn hefðu ekki tafið þingstörfin með endalausum umræðum um fundarstjórn forseta væri þessi tillaga eflaust komin á dagskrá og mér hefði fundist það eðlilegasti framgangur hér á þingi að þessar tillögur allar hefðu verið ræddar með eðlilegum hætti og kæmust hér á dagskrá og sendar síðan allar til nefndar og væru ræddar þar í næstu viku